frú forseti ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu um úttekt á álitsgerðum matsfyrirtækja um lánshæfi íslenskra aðila auk mín eru flutningsmenn þessarar tillögu háttvirtir þingmenn lilja mósesdóttir davíð stefánsson guðfríður lilja grétarsdóttir lúðvík geirsson magnús orri schram og ólína þorvarðardóttir tillaga okkar er sú að alþingi álykti að fela ríkisstjórninni að ráða hæfan og óháðan erlendan sérfræðing til að gera úttekt á álitsgerðum matsfyrirtækjanna moodys fitch ratings og standard and poors um lánshæfi íslenskra fyrirtækja og stofnana fyrir og eftir hrun íslenska fjármálakerfisins í október tvö þúsund og átta í úttektinni felist hlutlægt mat á gæðum álitsgerða matsfyrirtækjanna og áhrifum þeirra á ákvarðanatöku opinberra aðila og einkaaðila úttektin og niðurstöður hennar verði kynntar á innlendum og erlendum vettvangi og nýttar til stefnumótunar stjórnvalda um kröfur um hlutlægni álitsgerða um fjárhagsstöðu opinberra fyrirtækja og einkafyrirtækja sem og stofnana það þekkja allir þá sögu að matsfyrirtæki gegna mikilvægu hlutverki á fjármálamörkuðum í kjölfar fjármálakreppunnar tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og átta hefur gagnrýni á þessi þrjú stærstu fyrirtæki moodys fitch ratings og standard and poors verið mikil og mikil umræða um hvers konar eða hvort mat þessara fyrirtækja hafi í raun jafnvel ýtt undir áhættusækni á mörkuðum fjármálafyrirtækja og þeirra gjörninga sem þau sköpuðu og síðar viðbrögð þessara fyrirtækja við skuldavanda ríkja hafa líka verið mjög athyglisverð og mjög umdeilanleg það hefur verið bent á að þau kunni að vera fjármögnuð og starfa með óeðlilegum hætti auk þess sem þau beri litla ábyrgð á störfum sínum fyrirtækin meta aðila og lánshæfi þeirra en þiggja jafnframt verklaun frá þeim fyrirtækjum sem þau eru að meta og því telja margir að það séu innbyggðir í starfsemi þeirra hagsmunaárekstrar út af þessari fjármögnun síðan er það til að taka sem er eitthvað sem við stjórnmálamenn ættum heldur betur að hafa alvarlegar áhyggjur af að þessar ákvarðanir matsfyrirtækjanna um lánshæfi mat hafa ekki aðeins áhrif á fjármálamörkuðum heldur hafa þau einnig pólitísk áhrif á stefnumörkun stjórnvalda það sést glöggt í afskiptum þessara fyrirtækja af skuldamálum evruríkjanna til dæmis varðandi mögulegar afskriftir banka af lánum til grikklands og þessi þingsályktunartillaga er náttúrlega skrifuð fyrir nokkrum vikum þegar ekki lá fyrir að fara ætti í afskriftir af lánum banka til grikklands

síðan er það þannig að þessi matsfyrirtæki hafa með umdeilanlegum hætti lækkað lánshæfismat á bandaríska ríkið og það ítalska þannig að þarna eru undir almannahagsmunir hagsmunir þeirra borgara sem búa í ríkjum þar sem lánshæfismat er lækkað oft á hæpnum og umdeilanlegum forsendum við á íslandi vitum alveg hvernig þessi saga var að það var um margt óraunhæft lánshæfismat þessara fyrirtækja á íslenskum bönkum sem fengu erlent fé lánað á mörkuðum þótt lítil innstæða hafi reynst fyrir þegar á reyndi síðan höfum við fundið hvernig fyrirtækin hafa lækkað harkalega lánshæfismatið eftir hrun og einnig með hvaða hætti þau blönduðu sér í icesave deiluna ísland er eins og önnur ríki að mörgu leyti í erfiðri stöðu gagnvart þessum matsfyrirtækjum enda ráðast kjör og framboð á erlendu fjármagni að miklu leyti af áliti þeirra það er því mikilvægt að gera vandaða úttekt á starfi matsfyrirtækjanna hér á landi enda þurfa þau gagnrýnið aðhald eins og aðrir það gætir mikillar gremju í garð þessara fyrirtækja vegna framgöngu þeirra fyrir og eftir hrun ég tel að slík gremja sé mjög eðlileg en til þess að mark sé takandi á gagnrýni þarf hún að vera byggð á vandaðri og málefnalegri umfjöllun um þessi fyrirtæki til að tryggja að svo geti orðið er hér lagt til að úttektin verði gerð af óháðum og viðurkenndum erlendum aðilum eða aðila sem getur eftir atvikum nýtt sér innlenda kunnáttu og reynslu innan einstakra ríkja og á alþjóðavettvangi er nú rætt um hvernig bæta megi starfsemi matsfyrirtækjanna og hugsanlega koma á fót nýrri alþjóðlegri stofnun sem starfi með opnum og lýðræðislega ábyrgum hætti ég tel mjög áríðandi er að íslensk stjórnvöld taki þátt í umræðum af þessu tagi og móti sér stefnu mikilvægur liður í slíkri stefnumótun er vönduð úttekt á hvernig matsfyrirtækin mátu íslensk fjármálafyrirtæki og opinbera aðila ég vil bara árétta það frú forseti í ljósi þeirra hremminga sem ísland lenti í

að gera slíka úttekt svo að hægt sé að tryggja að þeir sem eru að fjármagna starfsemi sína með lánsfé séu að fá eðlilegt þá stöðu að þurfa að standa undir óraunhæfri lántöku sem í raun hefur verið stimpluð af stórum alþjóðlegum matsfyrirtækjum ég legg til að þessi þingsályktun verði send til efnahags og viðskiptanefndar meðferð og að við náum að samþykkja þessa ályktun vonandi hér fyrir jól á alþingi